Mais, si politique de reboisement il y a, je retiens surtout une phrase de votre communication les forêts nouvellement plantées ne peuvent remplacer les forêts primaires.

Quand il y a une perte, elle ne peut être compensée.

C'est donc un enjeu essentiel, il faut dégager les moyens.

La Commission européenne prévoit elle d'en faire la promotion auprès des États membres?